Señora presidenta, hoy desde el Parlamento Europeo, una vez más, denunciamos de forma enérgica la deriva autoritaria del actual presidente Ortega en Nicaragua y, especialmente, lo hacemos porque entendemos que la batería de medidas legislativas, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, es una vuelta de tuerca más a una inaceptable represión y persecución de la disidencia política, falta de respeto al pluralismo y, sobre todo, falta de respeto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Hacemos un llamamiento, desde el Parlamento Europeo, al cese de las hostilidades contra la sociedad civil y la disidencia política en Nicaragua y al uso inteligente de todas nuestras herramientas, como europeos, para presionar en la situación actual al Gobierno de Nicaragua todas las herramientas diplomáticas a nuestro alcance.

Para que haya reformas electorales, reformas en el país, para asegurar una competición electoral justa, que garantice democráticamente a la oposición y a la sociedad civil que puedan competir en libertad en libertad y en igualdad de condiciones con el actual Gobierno nicaragüense.